frú forseti það er mér alveg sérstök ánægja að mæla hér fyrir þingsályktunartillögu um þrjú hundruð sextíu og eitt mál þingsins þar sem er leitað heimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir hönd íslenska ríkisins ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar sem er númer hundrað og fjórtán tvö þúsund og sjö og er um breytingu á níunda viðauka við e e s samninginn og fella inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar tvö þúsund og sjö sextán e b um framkvæmd tilskipunar ráðsins áttatíu og fimm sex hundruð og ellefu e b e tillagan varðar samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um fyrirtæki og um sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum að því er varðar útskýringu á tilteknum skilgreiningum það er gerð grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og ákvörðunin er sömuleiðis prentuð sem fylgiskjal með þingsályktunartillögunni ásamt þeirri gagnmerku tilskipun sem hér um ræðir í tilskipun tvö þúsund og sjö sextán e b eru sett fram sjónarmið sem eiga að auðvelda aðildarríkjunum að þróa sameiginlegan skilning á því hvort tiltekinn eignaflokkur sé hæfur fyrir verðbréfasjóðs í gildandi lögum er vísað til laga um verðbréfaviðskipti númer hundrað og átta tvö þúsund og sjö

verður framvegis stuðst við skilgreiningu á hugtakinu framseljanleg verðbréf eins og hún er sett fram í tilskipun áttatíu og fimm sex hundruð og ellefu e b e það er líka gert ráð fyrir að í þrítugustu greinar laga um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði verði um að ræða tæmandi talningu á þeim fjármálagerningum sem verðbréfasjóði eða fjárfestingarsjóði er heimilt að að fjárfesta í það má velta því fyrir sér hver verða áhrif af því að innleiða þessa tilskipun þeirra mun fyrst og fremst gæta hjá þeim sem lög um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði taka til það er til starfsemi og rekstrar þeirra sjóða sem hafa einkarétt á viðtöku

eftirlitsstofnun efta esa hefur verið kynnt sú staðreynd að um seinkun verði á innleiðingu á efni gerðarinnar að ræða sem þótti eðlilegt í ljósi þess að það hefði verið ákveðið nú þegar að það fari fram heildarendurskoðun á lagaumhverfi fjármálamarkaðarins þar á meðal þeim lögum sem ég vísaði hér í áðan lögum númer þrjátíu tvö þúsund og þrjú sem fjalla um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði viðskiptaráðuneytið gerir ráð fyrir því að tilskipun númer tvö þúsund og sjö sextán e b verði innleidd með breytingu á þeim lögum og með setningu reglugerðar það má segja að með innleiðingu þessarar tilskipunar í íslenska rétt verði hér eftir eða eftir að innleiðingin hefur átt sér stað stuðst við skilgreiningu á framseljanlegum verðbréfum eins og sú skilgreining er sett fram í tilskipuninni og hún verður svohljóðandi með leyfi forseta framseljanleg verðbréf hlutabréf í félögum og önnur verðbréf sem eru ígildi hlutabréfa í félögum skuldabréf og önnur form á breytingu skulda í verðbréf öll önnur framseljanleg verðbréf sem veita rétt til öflunar slíkra framseljanlegra verðbréfa með áskrift eða skiptum ég legg til frú forseti að þegar umræðu um þetta merkilega mál verður að fullu lokið verði tillögunni sjálfri vísað til faglegrar umfjöllunar í háttvirtri utanríkismálanefnd klára össur hér össur allur í fyrra skjali